Die Urteile gegen Andreas Georgiou wurden mehrfach von Berufungsgerichten aufgehoben jedes Mal hat die griechische Justiz, die Staatsanwaltschaft, neue Verfahren angestrengt. Angesichts dessen drängt sich eine Frage förmlich auf Warum war es dem griechischen Staat ein solches Anliegen, Andreas Georgiou zu verurteilen? Sein Verbrechen war nämlich nicht, dass er ohne Konsultation seiner Kollegen aus dem Elstat Board statistische Daten veröffentlicht hat sein wahres Verbrechen war, dass Andreas Georgiou seine Arbeit gemacht hat, und dazu gehört es eben auch, dass unbequeme Wahrheiten ausgesprochen werden müssen. Der eigentliche Skandal besteht darin, dass nicht diejenigen zur Rechenschaft gezogen werden, die dazu beigetragen haben, fehlerhafte statistische Daten zu melden. Nein, stattdessen wird derjenige belangt, der sich dafür eingesetzt hat, dass die Regeln eingehalten werden und dass nicht getrickst wird. Mit dem Melden fehlerhafter Daten hat Griechenland die Integrität des europäischen statistischen Systems beschädigt. Der viel größere Schaden ist jedoch durch den Umgang mit Andreas Georgiou entstanden. Denn das europäische statistische System beruht auf der Grundvermutung, dass die gemeldeten Daten korrekt sind. Das wiederum setzt voraus, dass die Statistiker unbehelligt ihrer Arbeit nachgehen dürfen. Aus diesem Grund kann ich das Vorgehen nur